Rozumiem te wszystkie zastrzeżenia dotyczące ochrony środowiska. Są one oczywiście oparte na pewnych doświadczeniach. Zachęcałbym natomiast, aby Komisja wykazała się większą aktywnością we wspieraniu tych poszukiwań i wykorzystała ten czas, o którym Pan mówi że za 5 lat mogą być pierwsze rezultaty do tego, aby wspomóc wszystkich, którzy szukają, aby

Powinno to być przede wszystkim zadaniem Komisji. Także więcej serca Panie Komisarzu dla tego gazu łupkowego, który jest w Europie.